Doamna președintă, aproximativ 188 de miliarde de euro, însemnând 1 din produsul intern brut al Uniunii Europene sunt bani implicați în activități financiare suspecte în fiecare an. Directiva a patra privind combaterea spălării banilor trebuia implementată până în iunie 2017. Creativitatea unor state membre în transpunerea acestei directive a depășit orice așteptări de la măsuri excesive impuse organizațiilor nonguvernamentale și până la tabele de transpunere celebre precum al fostului ministru Toader, care aveau pe o coloană paragrafe întregi din directivă și pe cealaltă coloană sintagma Nu se aplică. Realitatea este că niciunul dintre cele 28 de state membre nu a transpus complet și corect directiva a patra.

2020. Doar opt state membre au transpus până în acest moment această directivă. Cred că răspunsul este simplu.

Dacă nu funcționează transpunerea directivelor, avem nevoie de regulamente și nu mai avem niciun moment de pierdut. Avem nevoie atât de regulamente în acest domeniu, care este esențial pentru funcționarea Uniunii și pentru combaterea marii criminalități, cât și de sancțiuni ferme pentru acele state membre care nu respectă și nu implementează regulamentele.